Zweiter Punkt Man kann nicht in Ziffer114 erklären, wie wichtig die transatlantische Partnerschaft ist, wenn dieser transatlantische Partner Massenausspähungen nicht nur von Politikern, sondern von ganz normalen Bürgern betreibt. Wenn Russland das machen würde, würde dann Ziffer114 auch so lauten, wie sie derzeit lautet? Würde man dann auch schreiben, dass man eine europäische Partnerschaft will angesichts der globalen Herausforderung, dass die Achse zwischen EU und Russland gestärkt werden müsse?